Señor presidente, el regreso de una minifacción de las FARC a la actividad armada debe animarnos a redoblar los esfuerzos y el apoyo que, desde la Unión Europea, estamos ofreciendo al proceso de paz de Colombia. Pese a las dificultades en su implementación, la Colombia de hoy trabaja para que casi catorce mil antiguos guerrilleros culminen su reincorporación a la vida civil ordinaria. Frente a los asesinatos de este y otros colectivos, que deben cesar e investigarse a fondo, hay ya un plan de protección que debe sustituir a las medidas hasta hoy insuficientes, para ellos y para activistas en derechos humanos y periodistas. Su contenido y primeros resultados espero que certifiquen que hay, por parte de las autoridades, un compromiso sincero para corregir un problema del que depende la credibilidad de todos los actores.